Monsieur le Président, le changement semestriel d'heure d'hiver en heure d'été n'a clairement plus de raison d'être. Les économies d'énergie invoquées initialement ne sont plus quantifiables et les effets négatifs du changement régulier ne sont plus à prouver. Il faut d'ailleurs remarquer que c'est principalement le passage d'heure d'hiver à l'heure d'été qui apporte le plus de désagréments sérieux. Il apparaît aussi que si ce choix d'été était avalisé par certains pays, ces désagréments persisteraient avec de lourdes conséquences sur la physiologie humaine, animale et végétale. Mais le cœur de ce dossier est, comme toujours, la préoccupation de la stabilité du grand marché économique européen, alpha et oméga des valeurs marchandes. Il est clair que la fin des changements d'horaire est une nécessité qui doit s'accompagner d'une réelle coordination, stable et pérenne. Mais, là encore, en laissant légitimement le choix à chaque État membre de déterminer ses horaires journaliers, l'Union européenne ouvre la porte à des difficultés comme seule l'Europe sait les créer quand elle construit et déconstruit dans les domaines où elle aurait été bien inspirée de ne pas s'aventurer. À force de vouloir s'immiscer dans la totalité des actes de la vie quotidienne des Européens, toujours au nom de leur bien être, l'Europe de Bruxelles a construit des freins. Lorsque les faits prouvent qu'il n'y avait pas de raison de mettre en place certaines contraintes, les annuler devient alors un véritable casse tête. Que cela serve de leçon.